Najbolj všeč mi je bil film Ace Ventura, ker igra moj najljubši igrauc, Jim Carrey. In ker je ena izmed najboljših klasičnih komedij, ke sploh obstajajo. In takih filmov pač sploh ne delajo več. Gre se o detektivu za živali, ki raziskuje izginotje delfina, govorimo v prvem filmu Ace Venture. pač nekdo ukrade delfina od Miami Dolphinsov in on prek vez, ne vem zdaj točno, kako, nisem že nekaj cajta gledal, najdejo pač, njega, da razišče to izginotje tega delfina. In pač tekom filma on to raziskuje in itak, ker pač komedija, se dogaja svašta, Zanimiv film, no, on pač razišče ta primer, ne vem, kako naj bi opisal drugače. Najboljši izletniški kraj mi je Gorenjska, predvsem Bohinj, zaradi hribov, narave, svežega zraka. blizu je, če živiš v Ljubljani, imaš do tja slabo urico. Res se lahko dobro sprostiš, fajn uživaš in veš, da če ti bo zamorilo, si lahko še zmeraj v eni urici nazaj doma. Glavne znamenitosti tega kraja? Predvsem jezero, samo jezero, ki je največje v Sloveniji. In že samo zato pač je največ tudi, športov na temu jezeru, recimo. potem imaš same gor, Vogel je zraven. Staro, stare vasice okoli njega, slap Savica je blizu. Imaš, Kanin, Voger, tam je fajn. Padalci skačejo. Tako, no. Vse je tam, no. Ja, iz Ljubljane, če si iz Ljubljane, se odpraviš po avtocesti smer Kranj. Pelješ mimo Kranja, na Radovljici greš dol, čez Bled. Se pelješ potem po stari cesti še naprej. Do Bleda imaš približno pol urice. Potem pa še slabe pol urice in prideš tja, ne vem, zdaj sem pozabil, kako se reče onemu kraju direkt na pri Bohinju. Ampak, ja, avtocesta Radovljica čez Bled. To je to. Poklic všeč ta, ke ga trenutno opravljam. To je picopek. Ali pa nasploh gostinstvo, kuhar. To delam že najdlje časa, že od svojega osemnajstega leta. imam veliko izkušenj v tem. Imel sem zaenkrat zelo dobre kolektive. Delavnik je sicer malo smotan, ampak kva hočemo. Uživam v tem, uživam v kuhanju, raziskovanju novih jedi, stvari. Sama svoboda, ke jo lahko imaš v tej službi. Res, milina. Kaj vse delajo ljudje tega poklica. Ja, kuharstvo je kar, razširjeno. veliko stvari, lahko imaš vse od priprave, rezanja zelenjave do čiščenja, pranja posode, samega kuhanja, peke, jaz recimo pice pečem. Opravljaš veliko nalog. Od skrbe za čistoče do pravila samega kuhanja, vse, vse možno. Imaš tudi delo s strankami. Veliko je tudi dela s strankami. Je, je kar razširjen, no. Veliko stvari opravljaš, no. Ni samo ena, ena sama stvar, ke bi jo delal, ampak en kup stvari, no. Je kar pestro. Ni monotono. Predvsem to. Ja jed, ke jo samo pripravljam, zdaj, da ne bom glih o picah samo govoril. bolognese. Bolognese omaka je ena izmed mojih najljubših, osnovnih omak za testenine. In všeč mi je glih zato, ker ni, gre z velikimi različnimi stvarmi dobro. Ni samo za v originalu gre najbolj s tagliatellami. Ampak če, če daš samo špagete ali pa rigatone ali pa peresnike, lahko malo spremeniš jed. lazanjo lahko narediš bolano iz tega, kanelone se da dobre narediti. Tako bolognese, ena izmed tako funkcionalnih, bolj poznanih, lahko narediš veganskega, navadnega, lahko daš malo več svinjine, lahko narediš samo iz, govedine. Pač, je jed, ke se jo da lepo prilagajati. Zdaj, sama priprava te jedi. Jaz najraje začnem, da narežem čebulo, zdaj približno recimo tri čebule, bom dal potem tudi tri korenja pa eno steblo zelene. Vse to narežem na zelo drobno in potem vse to skupaj prepražim, in medtem ko jaz to pražim, posebej v eni kozici pražim še, česen in panceto. Panceto na male koščke narezano, in medtem ko vse to skupaj delam, ke se dobro prepraži ta čebula z zeleno, dam noter ma mleto meso. Ke mleto meso spusti vso vodo in se voda izpari, dolijem vino, počakam še, da to vino izpari, potem dam zraven to panceto, ke sem jo pražil posebej s česnom. In vse skupaj potem še zasolim, popram, dodam ostale začimbe, origano, majaron, bilokaj, lahko malo paprike. tale lovorov list, vse skupaj kuhaš, kuhaš, tako, da vsa voda izpari. Dodaš zmiksane peljati in v bistvu kuhaš vsaj ene dve, tri urice. In to je to. Zdaj, knjiga, ke mi je trenutno najbolj všeč, je kuharska knjiga. Zato ker ima zelo, zelo veliko raznolikih receptov. Reče se ji New York cult recipes. Newyorški kultni recepti. Ima veliko ponudbo hrane iz vseh možnih, koncev in krajev sveta, ker New York je nekako stičišče kulture. In imaš tako nekako, izraelsko, pakistansko, ameriško, italijansko. Vse možne kulinarike, kitajsko imaš noter. Tako različne načine stvari, ke so se jih ljudje nekako čez leta predelali. Skratka, originalni recepti, ke so jih pač Američani potem in prebivalci teh kultur v Ameriki sami predelali in je res zelo, zelo zanimiva knjiga, no. Tako imaš tudi not stvari za prebrati. malo več o teh jedeh, ne samo same recepte. Malo ti razloži, zakaj se gre. Kje so se začeli uporabljati ti recepti. Tako, no, zelo zanimivo. Zdaj samo vsebino sem že skoraj opisal, ne, pač not ima več ali manj recepte. Ampak je pač predstavitev te knjige, zakaj se gre. Zdaj res recepti večinoma so iz realnih, realnih, delikates in manjših restavracij, ke so v New Yorku. In predstavi tudi vsako to restavracijo, delikateso, na kratko, po svoje. predstavi vsako jed po svoje. zdaj je narejena po delih, po poglavjih o predjedeh, glavnih jedeh, juhah, sladkih jedeh, pecivih, dodatkih k jedem in vse nasploh. Naravna katastrofa, ke mi je najbolj ostala v spominu, je bilo to nazadnje, ke je bil zdaj potres na Hrvaškem. Ker je bilo res kar grozno. Kako se je lahko sedemdeset procentov celega manjšega mesta sesulo. V glavnem je tudi vedeti, da če par let potresov ni, ne moreš si misliti, da jih zdaj pa ne bo več. Vedno se lahko spet pojavijo in udarijo in saj jih je nekaj potem še po tem bilo, no, in je bilo kar, ni bilo glih luštno, no. Zelo grozno in še bo tega in glih to je največja groza. Najbolj uporabno orodje je šravfenciger. Izvijač. Že samo zato, ker praktično, čisto vse danes lahko s šravfencigerjem narediš, ne. Marsikaj mislim, če imaš šravfenciger, je že dobro. Je veliko stvari, ke se jih da popraviti, s šravfencigerjem. Ne vem, kaj bi še več povedal. Ali pa kladivo. Ampak predvsem izvijač, no. Mislim, da je še najbolj, najbolj uporabno orodje, ke ga mora imeti vsako gospodinjstvo. Letni čas, ko mi je najbolj všeč, je poletje. Vreme je super, dnevi so dolgi, začne še s sončno, konča se sončno. Lahko si manj oblečen, v kratkih rokavih. Športi v naravi, zunaj. Na morje se gre. Uživa se. Piješ pivo, uživaš v dobri družbi. Ja. Mislim, da poletje je kar en izmed najboljših, če ne najboljši letni čas. Slabe plati, ja, ta vročina včasih zna biti kar naporna, no. Včasih bi si tudi poleti pol želel, da, da je malo bolj hladno, ker ke je enkrat petintrideset, štirideset stopinj, se ne moreš več sleči kakor do gat, ne. zdaj sploh mi živimo v hiši, kjer nimamo klime, samo v čisto zgornjem nadstropju, v mansardi. In pol poleti zna biti kar komplicirano, ampak se da preživeti. Pa tudi poleti se veliko bolj asfalt segreje sploh, če živiš v večjih mestih. In zna biti tudi to malo bolj zakomplicirano, ne. Sploh v mestih. Ampak mislim, da je to to, ta, ta vročina, ke ga lahko udarja. Hobi, ke mi je najbolj všeč, je hoja v hribe. To zelo rad prakticiram. Zdaj, bolj pogosto, redno sem začel to približno leto nazaj, ko je prišla ta koronakriza in sem imel več časa zase. So me odpustili iz službe. In nisem vedel, kaj naj delam. Živim v Črni vasi zraven Krima in jaz sem se odločil, da bom pač zapolnil svoj čas tako, da bom hodil na Krim. In res je bilo fino, super, dobro za kondicijo, za dušo, telo. Pa predvsem to, da je šel čas hitreje mimo. In malo, da možgane sprostiš. Ja, slabe plati tega hobija so to, da odvisno, kje živiš, ne. Zdaj najboljši letni čas za to je glih tam okoli spomladi, poleti. Pozimi zna biti kar bolj zakomplicirano, sploh ker nimaš več toliko možnosti, kam lahko greš. Ker je dosti nevarno zaradi snega, plazov. Slabega vremena nasploh. Nekateri hribi, gore so kar bolj težko dostopne. Se da seveda tudi pozimi, ampak predvsem to, zdaj pa ja. Odvisno od tega je tudi, kakšno opremo imaš. In to zna biti za ene kar usodno. Moraš biti zelo pazljiv. Ampak to niti ni kriv samo hobi šport, ampak ljudje, ki niso dovolj pripravljeni na to, in ne premislijo dobro, se ne zavedajo dobro in, treba je, treba se je zavedati, no, da je naše zdravje in preventiva in ustrezna obutev in oprema kar zelo pomembno pri temu športu. Domača žival, ke mi je najbolj všeč, je pes. Pes je človekov najboljši prijatelj. Zdaj, jaz sem tip človeka, ke je pes tisti, ki ga spustiš tudi na kavč, na posteljo. Pač da ti neki, neki zagon v življenju lahko, zna ti kakšno anksioznost pozdraviti. Zapolni ti čas, da ti lahko dobre delovne navade, to, da zjutraj vstaneš in ga pelješ na sprehod. V bistvu je tako, no, z moraš biti pripravljen na to, moraš biti za to in da ti vedeti, da pač v življenju ni treba skrbeti samo zase, ampak tudi včasih za nekoga drugega in, meni se zdi, da dosti ljudi, ki bi imeli radi otroka, naj prvo vzamejo psa, da vidijo, kako je, ke moraš za nekoga drugega skrbeti, in ke je nekdo drug pač odvisen od tebe in da pokažeš svojo odgovornost, niso zdaj vsi tudi zato, enim bi tudi priporočal, da like nikoli nimajo psa, pa imajo lahko otroka, ampak jaz osebno mislim, da to, da imaš psa, ti pokaže, da moraš držati neko odgovornost, no. Ja zdaj predvsem je najbolj pomembno to, da mu zagotoviš dom, ne da imaš psa doma pa je v bistvu privezan na ketni ali pa nekje odzunaj v neki uti. Tudi v najhujšem mrazu. Zdaj treba mu je zagotoviti, da je socialen, da spozna tudi druge živali. Treba ga je, imel izkazati ljubezen, seveda ga je treba peljati na sprehod. Zdaj, dvakrat, trikrat na dan minimalno. Treba ga je nahraniti, treba mu je dati vodo, treba mu je dati ljubezen, treba ga je naučiti določenih stvari. Skrbeti za njega, najboljše, če ga vzameš kot svojega otroka, in ljubezen, ke boš dal, jo boš od njega dobil nazaj. Zdaj, ljudje ogrevajo svoje hiše na vse možne načine, no. Danes je zelo popularno, na elektriko, sploh zaradi sončnih celic. V starih časih se je ogrevalo bolj na kamine. predvsem na izgorevanje z, z z lesom. Pa tudi s, premogom, ja to besedo sem iskal. Izgorevanje s premogom in pol je bolj varno na les. Zdaj več ali manj dandanes pa na plin, pa na elektriko, predvsem plin in elektrika. Zdaj, v blokih je plin, v hišah je vedno več elektrika. Ja, tega sicer nisem že dolgo, sploh se ne spomnim, kdaj nazadnje, ampak bilo bi približno, vabljen si na mojo rojstnodnevno zabavo, ki bo recimo dvaindvajsetega tretjega v torek, trajala bo, v bistvu začela se bo, ne vem, recimo peti, šesti uri. Trajala pa bo vse do jutranjih ur. Razen če si želiš, lahko ostaneš do naslednjega dne, samo glede tega primera mi prej sporoči. Da vem računati, koliko jih bo pri meni spalo. S sabo prinesi le dobro voljo in pa kaj za piti. To je bilo, mislim, da to, no. Ne vem, kako bi drugače. Ja glihkar sem, ravnokar sem narekoval ta primer. Torej, živjo, lep pozdrav, vabim te na svoj rojstni dan, ki bo dvaindvajsetega tretjega dva tisoč dvaindvajset, v torek. Začelo se bo ob peti uri. Trajalo bo pa vse do jutranjih ur. Če bi želel ostati do naslednjega dne, sporoči, da vem, na koliko računam, da jih bo prespalo. S sabo prinesi le dobro voljo in pa kaj za piti. Lep pozdrav.